Nous condamnons donc fermement les attaques récurrentes du Hamas à l'encontre d'Israël, ainsi que l'usage des civils comme bouclier. Nous déplorons aussi, évidemment, les pertes de vies humaines et les blessés lors des récentes protestations et encourageons la retenue dans l'usage de la force. Notre but est, bien sûr, de prévenir une escalade de la violence, mais ce n'est pas ce que souhaite le Hamas, qui cherche la confrontation et à détourner l'idée de protestations non violentes à ses propres fins.